Señor presidente, señor comisario, en primer lugar, me gustaría felicitar al ponente Juan Fernando López Aguilar por el excelente trabajo realizado. Este Acuerdo es muy relevante, ya que, aunque se trata de Estados pequeños, se encuentran situados en el territorio de la Unión Europea, por lo que considero que es importante que puedan participar del mercado interior europeo. Me alegro de una forma muy especial por Andorra, por razones de proximidad y por ser el presidente del Grupo de Amistad entre la Unión Europea y el Principat d'Andorra. He podido constatar el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Andorra para ajustarse a los criterios europeos y superar la imagen de paraíso fiscal. La evolución de Andorra en los últimos años es realmente destacable, pues ha pasado de ser una economía opaca a ser una economía basada en servicios, turismo y el negocio bancario, entendido de forma transparente. Se trata de un Estado modélico en toda Europa, con altísimos estándares de bienestar. En definitiva, estos tres Estados, que por sus características no pueden pertenecer a la Unión Europea, gracias a este Acuerdo tendrán el máximo grado de integración posible.